Monsieur le Président, la Turquie est en proie à des règlements de comptes de grande ampleur à la suite du putsch manqué de l'été dernier.

Parmi les suspects figurent une quarantaine de militaires turcs de l'OTAN qui ont demandé l'asile politique à l'Allemagne. Non content d'avoir bafoué tous les principes du droit pénal, Erdoğan se livre aujourd'hui à un odieux chantage contre l'Union européenne. Il menace de rompre l'accord de mars 2016 sur les migrants si l'Allemagne ne lui livre pas les 40 militaires. Mme Merkel avait négocié cet accord fragile dans le dos de ses partenaires. Il est juste qu'elle en subisse, aujourd'hui, les conséquences. Hélas, la France les subira aussi, comme les autres États européens, car l'éventuelle ouverture de la vanne migratoire turque submergerait toute l'Union. Il est grand temps que la France reprenne sa souveraineté pour contrôler ses frontières et négocier elle même les traités qu'elle veut, avec qui elle veut.